El artículo 56 y el artículo 59 requieren a la potencia ocupante permitir libre acceso irrestricto para que las agencias humanitarias provean de lo necesario, para que los niños no mueran de hipotermia y la gente no viva en la basura, y para que ochenta mil viviendas no sigan destruidas.